Coherentemente con este mandato, el informe aborda los escáneres de protección, el análisis de las decisiones adoptadas sobre líquidos, aerosoles y geles, y las medidas de seguridad sobre la carga y el correo. La seguridad en los transportes, Señorías, constituye una de las máximas preocupaciones a la hora de luchar contra el terrorismo.

Escáneres de protección tal y como se establece en la exposición de motivos, el presente informe trae causa de una propuesta de Reglamento de la Comisión de 2008. Esta propuesta si recuerdan fue rechazada por el Parlamento por no acreditarse el cumplimiento de una serie de requisitos, tales como el respeto de los derechos fundamentales, las consecuencias para la salud o la protección de datos de los pasajeros.

La Conferencia Europea de Aviación Civil garantiza que existe tecnología capaz de detectar explosivos líquidos. Por tanto, el presente informe viene a reafirmar que se cumpla el mandato del Parlamento si todo está a punto. Resulta evidente que la primera parte no se ha cumplido y, por tanto, esperamos digo y reitero las explicaciones del señor Comisario. Carga y correo los recientes atentados sufridos en aviones de pasajeros han llevado a la Unión Europea a desarrollar un plan más ambicioso y a actuar rápidamente para identificar las necesarias medidas adicionales. Apoyo la idea de que la protección y los sistemas de control tienen que ser proporcionales y equivalentes. Se deben controlar las mercancías que se transportan en los aviones y, sobre todo, si un 70 de la carga se transporta en aviones de pasajeros. En este sentido, agradezco el apoyo de todos los grupos al aumentar el nivel de seguridad en la carga que propuse. Conclusiones, señor Presidente todos los asuntos que se integran en este informe de seguridad aérea responden a una previa acción terrorista, de ahí que la labor de la Unión Europea en los años que vienen sea procurar conseguir una seguridad que prevenga y evite futuros atentados. Quiero expresamente agradecer la colaboración de todos para hacer posible que un asunto tan complejo y difícil, que recibió el rechazo del Parlamento, hoy, gracias a la nueva actitud de la Comisión y a la flexibilidad de los grupos, llegue a esta sesión plenaria con un gran respaldo y un importante consenso.

La Comisión emplazó al Parlamento y la Comisión recibirá el testigo.